Gospodine predsjedniče, Srbija zaslužuje jasnu i sigurnu europsku perspektivu. Srbija je učinila niz koraka koji su pozitivni i to treba uvažiti. Podržavam ovaj izvještaj, podržavam ono što čini povjerenik Hahn i vjerujem da je to na dobrobit i stabilnost svih zemalja na Balkanu, jer Srbija je itekako važan faktor u svemu tome. Ali, želim istaknuti da su predsjednički izbori donijeli novoga predsjednika. Treba mu čestitati na izboru, ali treba uvažiti činjenicu da je poslije toga bilo niz prosvjeda koji pokazuju prije svega nezadovoljstvo u Srbiji. Pametna vlast otvorit će dijalog. Problemi pravosuđa, problemi slobode medija, problemi manjina, potrebita regionalna suradnja su sve elementi onoga što očekujemo od Srbije.